á þingskjali sjö hundruð og þrjú um tekjuskatt fjármagnstekjuskatt og auðlegðarskatt og fleira frá tryggva þór herbertssyni það er vegna þess að gagnaöflun og úrvinnsla gagnanna krefst frekari tíma